Ja, hvala. Na levem političnem polju očitno nič novega. Ideologija ima še vedno prednost pred spoštovanjem ustavnega reda Republike Slovenije, ob tem pa seveda si še drzne diskreditirati tistega, ki želi spoštovati odločbo Ustavnega sodišča, ki je, še enkrat za vse tiste, ki so očitno dobili na plonklistku napisane govore. Prvi stavek drugega odstavka šestinosemdesetega člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje je v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Že nekaj let sem v parlamentu, pa še nikoli ni bilo toliko pljuvanja po ustavnem redu Republike Slovenije in še bolj po ustavnih sodnikih, od tega, da nimajo pojma, kaj so ustavni sodniki sprejeli, od tega, da jih je treba zamenjati ali pa jim celo zamenjati ustavo, ker se zaradi ideologije levi politični pol ne strinja z odločitvijo Ustavnega sodišča. Bivši predsednik in pa sedanja predsednica Ustavnega sodišča sta bila zelo jasna. Gospod Mozetič, citiram: "Politika odlaga odločbe Ustavnega sodišča, kjer se z njimi ne strinja." Gospa Jadranka Sovdat: samo sekundo, "Vsaka nespoštovana odločba Ustavnega sodišča pomeni kršitev načel pravne države in delitve oblasti." Toliko za začetek. Skratka, za vas je problem četrti poskus poslanske skupine SDS, ki želi stoprocentno ne financirati zasebne šole, ampak sto stoprocentno udejanjiti odločbo Ustavnega sodišča, ki je jasna. Ki bi morala biti jasna tudi za tiste, ki so vam pripravljali plonklistke. Štiri leta ne spoštujete človekovih pravic, spoštovani. Medtem ko se za izbrisane si vzeli dva meseca po odločitvi Ustavnega sodišča in zaradi ideologije sprejeli zakon, sedaj, ker vam pa ta ideologija preprečuje, pa zavračate sprejemanje zakona, ki stoprocentno sledi odločbi Ustavnega sodišča. In spoštovani gospod minister, ne, ne gre za politično odločitev. Gre za zelo enostavno odločitev. In sploh ni pomembno, ali pred nami ZOFI ali ZOSN ali katerikoli drugi predlog zakona. Tokrat gre pač za zakon iz vašega resorja, ne gre za politično odločitev. Gre samo za jasno odločitev, ali spoštujemo Ustavo ali jo ne spoštujemo oziroma ali bomo spoštovali odločitve Ustavnega sodišča ali jih ne bomo spoštovali. Samo za to gre. Skratka ne bi smela biti pomembna tema, ampak Ustava Republike Slovenije in pa odločba Ustavnega sodišča. Še več, pravite, da ste sprejemali vladni zakon v prejšnjem mandatu, pa večina ni bila za. In kdo je sestavljal večino v prejšnjem mandatu? DESUS, SD in SMC. Imeli ste več kot dovolj glasov, da bi sprejeli odločitev Ustavnega sodišča, pa se se med sabo skregali, licitirali, nič, šestdeset procentov, osemdeset procentov, sto procentov in vi se niste zmenili, kako bi našli obvod od tistega, kar piše v odločbi Ustavnega sodišča, in zaradi vas je zakon padel. Ne morete reči, da od devetdesetih poslancev, da je bilo devetnajst poslancev SDS-a tistih, zaradi katerih je padel zakon, kot je enkrat rekla gospa Ljudmila Novak, če ne znate šteti, se nehajte pre- števati. Še več, še bolj perverzen, si bom drznil reči, je bil predlog, ki ste ga na pobudo Socialnih demokratov želeli preko Ustavne komisije spraviti v parlamentarne klopi, ker nam odločitev Ustavnega sodišča ni všeč in ker ne moremo kar na hitro zamenjati vseh ustavnih sodnikov, ki nam niso všeč, bomo spremenili Ustavo. To ste želeli storiti. Preberite se vaš predlog, ki ste ga dali na ustavno g na ustavno komisijo in zaradi poguma enega manjšinskega poslanca, je to vse skupaj padlo v vodo. Pa da vas vidim junake SD, DESUS, oziroma, bom rekel, kar dve tretjini tega državnega zbora, boste dobili šestdeset glasov v tem mandatu, če ste tako prepričani, da je potrebno spremeniti Ustavo, da vidimo, dajte, potegnite iz predala ta akt, tako kot ste ga i marsikoga pred volitvami, pa pridite v državni zbor, pa se bomo še enkrat prešteli. V tem vaši nameri, da ker vam ni všeč odločitev Ustavnega sodišča, raje povozite in spremenite Ustavo. To, spoštovani in spoštovane, je tipična zloraba Ustave in Ustavnega sodišča zaradi ideologije. Sedaj pa dovolite, da grem malo po mnenjih. Minister Pikalo pravi, zasebno šolstvo naj bogati javni prostor, ampak poglejte ga šmenta, poslanski kolega doktor Brglez pravi, ne obstajate na TV javni mreži. Zdaj se znotraj stranke se morate malo zmeniti. Vi ste za to, da je zasebno bogati javno, vaš predstavnik pa pravi, ne obstaja alternativa javni mreži. Toliko o shizofrenosti določene politike. Spoštovani minister, saj niste vi problem, vi v prejšnjem mandatu niste bili osebno vpeti v delo ministrstva, ampak koliko ljudi iz direktorata za osnovno šolstvo oziroma koliko ljudi iz ministrstva je ostalo istih, ki se je od decembra dva tisoč petnajst, ko je že mineval prvi, prvi rok, eno leto, da je treba odločbo Ustavnega sodišča urediti, ko ste mižali in se zaradi ideologije niste bili sposobni odločiti za spremembo zakona. Pa je bil drugič zakon vložen, pa tretjič in ko ste videli, da bo treba nekaj storiti, je bivše ministrica pripeljala v državni zbor zakon, ki ni bil v skladu z odločbo Ustavnega sodišča. Pa še na tisti zakon ste licitirali, kdo bo naredil večji ali malo večji obvod glede odločitve oziroma odločbe Ustavnega sodišča. Ob tem, še enkrat, da ste imeli vseskozi na ustavni komisiji s pritiski na posamezne poslance pripravljeno spremembo Ustave, kjer vam zaradi ideologije, še enkrat, odločitev Ustavnega sodišča ni bila všeč. In potem je bila interpelacija, seveda ste zavrnili, ker šestdeset glasov nimate za spremembo Ustave, mest je pa šestinštirideset, da ste zavrnili interpelacijo. In potem nam očitati demagogijo, ki stoprocentno želimo izpolnjevati odločbo Ustavnega sodišča, je hinavsko. Spoštovani is SMC. Saj o vas škoda zgubljati besed, kako vi želite sprejeti odločbo Ustavnega sodišča in jo spoštovati, šestintrideset vas je bilo v prejšnjem mandatu. Smo potrkali bi na vrata poslanske skupine SDS, takoj bi se zmenili, da bi tole spravili v življenje, pa ni bilo junaka v poslanski skupini Smc, ki bi samo ali preko ministrice rekel: "Odločba Ustavnega sodišča, treba jo izpolniti, takoj spremeniti zakon." Ne, ni vas bilo toliko v hlačah. Potem tukaj govorite o tem, da kako etablirane stranke imajo problem - ne, vi ga imate spoštovani poslanci SMC-ja, skupaj z vašimi predhodniki, ker ne želite, zaradi ideologije spremeniti zakona, se sklicujete na ideologijo. Naj spomnim samo ob tem poslance SMC-ja, zavezništva Alenke, Stranke Alenke Bratušek in pa LMŠ, da ste pri evropskih liberalcih, ampak v vaših stališčih ni bilo L od liberalnega. Čista revolucionarna misel proti zasebnemu. Še enkrat, ker vam ni všeč odločba, pa "pali" po zasebnem. In ja, politična odgovornost, slej ko prej bo prišla tudi do tistih, ki so v prejšnjem mandatu prišli na oblast s pojmi, kot je spoštovanje pravne države in teh šestintrideset poslancev SMC-ja preteklem mandatu in dva osebna avtomobila poslancev SMC v tema mandatu, še vedno ni sposobna oziroma ni pripravljena spoštovati odločbe Ustavnega sodišča, kjer vam pravna država pomeni veliko samo takrat, ko lahko zasledujete vaše interese. In še več, poslanec SMC-ja v stališču poslanske skupine pravi: "Časovna komponenta ni pomembna." Državni zbor mora ugotovljeno nepravilnost odpraviti v roku enega leta. Toliko o tem, koliko poslanci najbolj pravne države, najbolj nepravno delujejo na tem področju. Stranka Levica. Spodjedanje javnega sistema, neverjetno, sedeminpetdeseti člen ustave za poslance Levice ne velja. Sicer za njih ne velja še marsikateri člen ustave in tako naprej. In potem s poslušamo: "Gre za favoriziranje zasebnega šolstva." Kje? En procent imamo osnovnih šol, en procent. Bom povedal po nogometno, ker očitno eni ne razumete odločitev Ustavnega sodišča. Povejte mi, kje bi eden nogometaš premagal devetindvajset nasprotnikov na drugi strani? Kje? In bi rekli mediji: "Eden nogometaš predstavlja nevarnost tem devetindvajsetim." Tako vi izigravate zaradi ideologije odločbo Ustavnega sodišča. Še več, o stališču poslanske skupine Levice je bilo rečeno: "Odločitev Ustavnega sodišča ni v duhu z ustavo." Pa to je bolano, spoštovani predstavniki Levice, to je bolano. Jaz predlagam, da jutri je na, gde na vaše stališče predlagate razpust Ustavnega sodišča, ker kadar vam ni všeč, boste rekli, da odločitve Ustavnega sodišča niso v duhu z ustavo. To me spominja na tiste črno-bele čase, ko je bila ona krilatica: na oblasti smo mi, komunisti, in če nismo mi, komunisti, drugače tudi ne mora biti, ker smo le mi komunisti. Samo javne šole. Ne, spoštovani. Kaj potem narobe počnejo vse države razen Severne Koreje, ki dopuščajo zasebne šole? Kaj je z njimi narobe? Kaj je narobe z našimi sosednjimi državami, ki, bog ne daj, imajo kakšno zasebno šolo? In še enkrat, če v meni ne verjamete, vprašajte ministra, kje se lahko ustanavljajo zasebne osnovne šole. Ne tam, kjer je mreža javnih šol polna, ampak pod določenimi pogoji, ki so v skladu s slovensko zakonodajo in ugotovljeno je bilo, da ta zakonodaja ni v neskladju z ustavo. Nadalje. Kar nekaj vas je problematiziralo - ja, ena bivša odločba, pa ta odločba iz leta dva štirinajst, ne. Ustavni sodniki so malo zbegani, ne. Ne, ne, ta odločba iz dva štirinajst je zelo ozka. Govori samo o javnoveljavnih programih zasebnih osnovnih šol in zakaj je tukaj ključni moment z osnovne šole, ker so po sedeminpetdesetemu členu Ustave osnovne šole obvezne. In tudi pri nas v poslanski skupini SDS, pa se imamo za dokaj velike liberalce, bi imeli problem, če bi tista odločba iz leta dva tisoč ena ali dva tisoč enajst bila sprejeta, ker bi rekli, da lahko kar vsepovsod, zasebno je izenačeno z javnim. Ne. Ampak na področju javnoveljavnih programov, nič z opremo, nič z investicijami, nič z ne vem, česar vas je strah, nič, ampak samo, da je program, ki ga določi država, enako ovrednoten za otroka, ki hodi v osnovno šolo, ki je javna, in v osnovno šolo, ki je zasebna, in govorimo, še enkrat, o osnovnih šolah. In še enkrat, za vse tiste, ki sedite na ušesih, govorimo o ustavni materiji, o sedeminpetdesetem členu. Zato danes težko poslušam, kako zasebne šole, ne, zasebne osnovne šole. To je poanta tega zakona. Nobeni zasebni vrtci, nobene zasebne srednje šole, nobene zasebne fakultete se ne dotikajo Zakona o organizaciji financiranju vzgoje in izobraževanja. Zakona. Tako da ... Se bom potem še enkrat javil, ampak resnično, ko poslušaš tako shizofreno stališča, v duhu zagovarjanja ideologije, v duhu nasprotovanja odločitvi Ustavnega sodišča, se vprašaš, ali, prvič, je še smiselno vlagati zakone, ker jih koalicija zaradi ideologije zavrača, in drugo, ali se še splača spoštovati ustavni red Republike Slovenije, kjer ga koalicija v duhu ideologije ne spoštuje. To je vprašanje za vsakega državljana, ko ga ustavijo policisti na cesti ali ko dobi prekršek, ko mora spoštovati Ustavo, zakone, uredbe, pravilnike in občinske odloke. Kaj si naj ta vsak, navaden državljan misli, ko vidi, da dve tretjini poslancev tega državnega zbora skupaj s predsednikom Vlade in tudi bivšim predsednikom Vlade in z bivšim predsednikom državnega zbora hodijo v Vatikan, se tam predstavljajo, kako so frajerji in kako bodo vse s lepo sodelovali, kako hodijo v Zavod svetega Stanislava in rečejo, ne moremo spati, ker ne spoštujemo odločbe Ustavnega sodišča. Drug dan pa udri brigu na veselje v imenu idologije ne bomo spoštovali zakona. Kako naj si vsak navaden državljan jutri predstavlja svoj delovnik, ko čaka, kaj bo narobe naredil, kako bo štrafan, če pa ve, da izvoljeni predstavniki ljudstva, poslanci, ne spoštujemo najvišjega pravnega akta v tej državi. To pa je Ustavnega sodišča. Za razliko od vseh vas, ki bi raje spremenili Ustavo, kot pa spoštovali odločbo Ustavnega sodišča, smo pripravili novo spremembo zakona. In ja, spoštovani gospod Brglez, ne, niti vlaganje zakonov niti ustavna odločba ni zloraba institutov za politični boj, ampak je to tisto, kar nam piše v Ustavi. In jaz upam, da nam jutri ne boste prepovedali priti v službo, ker boste rekli, da zlorabljamo institute, tiste, ki vam niso všeč. Skratka, od današnjega glasovanja bo odvisen jutrišnji dan, kako se bomo v poslanski skupini SDS odločili, kako nadaljnje postopati v tem političnem boju, ki ga leve stranke nadgrajujejo z nespoštovanjem odločb Ustavnega sodišča ravno zaradi ideologije. Hvala.